Rozvojová pomoc Európskej únie je predovšetkým víťazstvom dobrého marketingu. Dve tretiny obyvateľov Európskej únie si myslí, že výdavky treba na rozvojovú pomoc zvýšiť, a to napriek všemožným zlyhaniam. O čo viac rozvojové projekty Európskej únie zlyhávajú, o to viac minie Európska únia na marketing. Medzičasom dáva Európska únia na svoju propagáciu viac ako Coca Cola na celom svete.

Je smiešne, a najmä nereálne, chcieť od krajín, ktoré sa topia v dlhoch, ako je Francúzsko, Grécko, Portugalsko, aby dávali 0,7 svojho HDP na rozvojovú pomoc.